Hvala, gospod predsedujoči. Samo predlagam, da gospo, ki je zdajle govorila, pa tudi vse, ki bodo še sledili, opozorite, da danes govorimo o globalnem sporazumu, o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ne govorimo o beguncih. V tem aktu se ne ureja nič o beguncih, ampak izključno vprašanja migracij, in večina tega, o čemer je gospa govorila, se nanaša na vprašanje beguncev. To je pa čisto nekaj drugega.